Sie erinnern sich wohl alle daran, als Trump die Global Gag Rule unterschrieben hat, umgeben von lauter alten, älteren vielleicht auch ein paar jüngeren weißen Männern.

Dollar nicht mehr verfügbar sind. Und da geht es nicht nur um Abtreibungen lassen Sie sich das einmal gesagt sein Da geht es um Verhütungsmittel, da geht es um Aufklärung, da geht es um HIV AIDS Prävention. Diese Gag Rule bedroht das Leben von Mädchen und Frauen, von schon geborenen Mädchen und Frauen. Und wissen Sie Ungewollte Schwangerschaften beziehungsweise unsachliche Abtreibungen bei Engelmacherinnen, das ist die zweithäufigste Todesursache von Mädchen und jungen Frauen zwischen 15 und

Wir und da danke ich auch der Kommission auch wir hier im Europaparlament, die Mehrheit unterstützt das Programm She decides, diese neue Initiative, angeführt von der niederländischen Entwicklungsministerin plus Belgien, Dänemark und Schweden, dass es hier weitergeht.

Das muss noch weitergehen. Ich bin enttäuscht, dass mein eigenes Heimatland, die Regierung Österreichs, nicht bereit ist, hier mitzuzahlen. Ich glaube, das wäre die Aufgabe jedes EU Mitgliedstaats, dazu beizutragen, dass hier tatsächlich mehr getan werden kann. Denn das Prinzip der Feministinnen aus den 70er Jahren gilt auch heute Mein Körper gehört mir, und ich entscheide selbst.